Herr Präsident,

die Sprache der Vergangenheit!

Wir brauchen fiskale Disziplin. Wir brauchen Strukturveränderung in diesen Ländern. Damit Wettbewerbshemmnisse verschwinden, das ist meist nationale Gesetzgebung. Aber wir müssen auch europäische Möglichkeiten nutzen. Wenn ich sehe, dass 16 Milliarden Euro auf dem Konto liegen für Griechenland, aber die griechische Verwaltung nicht in der Lage ist, dafür Projekte vorzulegen, dann muss man ihnen helfen.

Wir müssen ihnen helfen, dass sie ihre Verwaltung in den Griff bekommen, damit sie Wachstum erzeugen können. Nur darum geht es.

Sie vergessen die Disziplin und zerstören die Zukunft kommender Generationen, wenn sie die Disziplin vergessen.

Aber ich bin der Auffassung, dass wir die doppelte Solidarität brauchen, die Frau Merkel möchte. Jeder versucht, seinen Laden in Ordnung zu bringen. Auf dieser Grundlage helfen wir. Das ist diese Strategie.